Voor de Europese instellingen rest derhalve de belangrijke taak de Russische staatsleiding te blijven aanspreken op de onmisbare immateriële kant van werkelijke maatschappelijke modernisering, handhaven van elementaire grondrechten in een vrije burgermaatschappij.